des huit derniers mois, nous avons d'ailleurs réussi à améliorer les choses pour ce qui est du voisinage.

Nous avons aussi amélioré l'approche basée sur les résultats, qui est l'un des piliers centraux de la politique européenne de voisinage.

Les voisins, c'est plus important que tout du point de vue de ces instruments financiers, je ne peux pas ignorer cela, je ne peux pas sacrifier nos voisins, les voisins de l'Europe pour un intérêt abstrait et pour avoir plus d'argent pour alimenter des rêves